Per quanto riguarda l'interpretazione del regolamento, essendo la prima volta che si vota

Per quanto riguarda l'approvazione della reiezione di un qualsiasi testo, e quindi di qualsiasi proposta, entrano nel calcolo dei voti espressi, dice l'articolo 178, soltanto i voti a favore e contro, salvo nei casi per i quali i trattati prevedano una maggioranza specifica. Nessun trattato prevede nulla a proposito di questo e quindi intendo interpretare in maniera estensiva l'articolo 178 e tutte le altre regole che hanno sempre governato l'elezione delle persone. Quindi trattandosi di revoca di una elezione intendo interpretare il regolamento in questa direzione.